Pour toutes les populations sinistrées, tout d'abord, notre groupe voudrait demander que soit garantie la solidarité européenne à travers la mise en œuvre du fonds de solidarité.

Dans un tel contexte, qui sera de plus en plus fréquent à cause du réchauffement climatique, les moyens locaux ont été débordés, alors que les années précédentes, la météo était plus clémente et la Corse avait été épargnée. La leçon, pour moi, est simple quand surviennent de telles circonstances météo, des circonstances que l'on sait anticiper, que l'on sait prévoir, il faut pouvoir compter sur le renfort d'une force européenne de protection civile, telle qu'elle avait été préconisée par le rapport Barnier, et qui permettrait notamment d'attaquer les feux naissants avant qu'ils ne dégénèrent, car après c'est trop tard. Quand le feu est rentré dans la forêt, il ne s'arrête que quand toute la forêt a brûlé. Il faut donc, pour nous, aller bien plus loin que le projet pilote que vous avez évoqué, Monsieur le Commissaire. Que compte faire la Commission pour mettre en place au plus vite cette force de protection civile qui réponde réellement au défi majeur qui est lancé à tous les Européens pour la protection de la nature, notamment pour lutter contre les feux en zone méditerranéenne? Est il normal que le budget 2010 ne prévoit rien pour cette force?

Barnier, acceptent de nous aider pour faire passer cet amendement.